Señor Presidente, hoy es un día importante para todas las víctimas porque hoy votaremos la orden europea de protección de víctimas, que representa un importante paso en los derechos de estas, que son injustamente las grandes olvidadas, resultando paradójico que los agresores tengan muchas veces más derechos y se hable más de los derechos de los agresores que de los de sus víctimas. Hoy este Parlamento honrará a todas las víctimas, recordando a quienes crean que las fronteras les servirán de coartada para perseguir a sus víctimas que esta orden de protección europea protegerá, desde hoy en adelante, a todas las víctimas por igual en la Unión Europea. Para alcanzar este objetivo y avanzar en este espacio de libertad y seguridad que se indicó en el Programa de Estocolmo empezamos a trabajar hace más de un año y hoy podemos decir con cierto orgullo que, aunque el camino no ha sido fácil —porque esta orden ha encontrado en muchos momentos la incomprensión de muchos que han dudado de su efectividad, de su claridad—, lo hemos conseguido. Debo decir que, tras los trílogos con la Presidencia belga y en muchas conversaciones que hemos tenido con la Comisión, hemos conseguido un texto que complacía a casi todos los grupos políticos, por lo que este informe se aprobó con una amplísima mayoría y sin ningún voto en contra en la votación conjunta de las Comisiones LIBE

Espero hoy que este Parlamento refleje la decisión de estas comisiones y de quienes hemos llevado adelante este informe aprobado con una amplísima mayoría, ya que esto enviaría un claro mensaje al Consejo acerca de lo que quieren los ciudadanos, que no es otra cosa que vivir en un espacio de seguridad y libertad, estar protegidos, y que una víctima que tenga una orden de alejamiento en su país contra su agresor no tenga que iniciar otro proceso judicial al trasladarse a otro. Tenemos la obligación de facilitar el acceso a la justicia a los ciudadanos europeos y, con más motivo, a las víctimas, que son las más vulnerables. La protección de todas las víctimas, sin excepción, ha sido mi faro durante el desarrollo de este informe.

Aunque esta orden protegerá a todas las víctimas, serán las mujeres que sufren violencia doméstica las que más aprovecharán este instrumento de cooperación judicial, ya que sus agresores no podrán moverse impunemente por Europa y sabrán que serán perseguidos igual que en el país en el que agredieron a su pareja.

Por eso, nosotros votaremos con la mirada puesta en las víctimas, con la mirada puesta en quienes sufren, en quienes necesitan que les protejamos, en quienes tienen miedo y tienen la necesidad de vivir en libertad y esperanza. No vamos a renunciar a un objetivo tan justo y necesario —que apoya la mayoría de los ciudadanos— porque haya algunos que tienen miedo, que nunca se atreven a dar ese paso más allá. Tenemos que ser valientes, los países tienen que ser valientes, y yo espero que el voto de hoy sea mayoritario y favorable y sirva para animar a aquellos que aún dudan de que este instrumento abrirá una puerta en favor de las víctimas y que en un futuro próximo la Comisión presentará una amplia legislación a favor de los derechos de las víctimas, para la cual tiene todo mi apoyo y seguro que tendrá el apoyo de este Parlamento. Repito, este pequeño gran paso que es la orden europea de protección de víctimas vendrá a mejorar la protección de todas las víctimas, evitando nuevos delitos y aliviando las consecuencias de los ya cometidos. Tenemos hoy la obligación de eliminar los obstáculos que hasta ahora han impedido una protección real en toda Europa. Hoy con nuestro voto tenemos la posibilidad de salvar vidas y es lo que vamos a hacer y, de verdad, deberíamos estar orgullosos de hacerlo.